þar sem óvissa er um hve lengi þingfundir standa í dag leggur forseti til að vikið verði frá tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda